En fait, deux événements récents nous ont montré combien ce sujet était d'actualité.

Le cadre européen de taxation des externalités et des usagers de la route doit rétablir deux buts être juste et être efficace. Et quand on voit le paysage chaotique en Europe sur les taxes sur les usagers de la route, on peut se dire que le travail est considérable. Nous devons en fait revenir aux externalités de chacun en fonction du type de véhicule mais pour tous les véhicules, en fonction des kilomètres parcourus, en prenant en compte les usages, les heures, le lieu, les concessions existantes, c'est aussi un sujet important, puisqu'il y a déjà des périmètres concédés et en encourageant également l'amélioration du parc avec une discrimination positive pour les véhicules qui sont les moins polluants. À chacun de décider si, oui ou non, il faut supprimer les mécanismes injustes et inefficaces, notamment les vignettes, et nous soutenons bien entendu cette proposition. C'est aux États membres qu'il appartiendra de savoir si ce dispositif s'applique ou non, mais il mettra au moins fin à une situation totalement injuste et totalement inefficace. Bien sûr, la taxe n'est pas populaire, surtout quand elle touche tous les véhicules. Mais peut on laisser la situation se détériorer, avec des émissions qui augmentent, des conséquences majeures sur la santé humaine en termes de particules et des infrastructures dégradées avec des problèmes de sécurité qui mettent en jeu la vie humaine?